Takže znám jejich práci a znám práci Evropské unie. A i když jsem pro reformu Evropské unie, dokážu si představit, že tento rozpočet musel vznikat s nějakým konsenzem. A tento konsenzus musel vznikat na základě nějaké předlohy Evropské komise, na základě připomínkování členských států a Evropského parlamentu. A protože nežiju v žádné bublině jako někteří členové tohoto Parlamentu, kteří si myslí, že Evropský parlament a evropské instituce jsou odtržené od reality, ale řada z nás na rozdíl od nich cestuje a na rozdíl od nich čte třeba rozpočet Evropské unie a čte zprávy auditorů, tak třeba víme o tom, že je potřeba navýšit

je to vlastně nahrazení navigačního signálu a dalších schopností. A já proto věřím, že se najdou nakonec peníze a že po konzultaci s Radou se ukáže finské předsednictví jako to nejlepší a dokážeme najít dobrý konsenzus, který bude dobrý jak pro Komisi, tak pro Parlament, tak